Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Sie haben im Grünbuch drei Varianten vorgeschlagen.

Wir kennen die Probleme, aber wir wissen auch, dass die Eurozone, jede Währungszone, auch ein Anleihemarkt ist. Und wir wissen, dass man, bevor man Eurobonds einführt obwohl es viele gibt, die wir heute meinen eine konsolidierte Haushaltsführung braucht.

Daher sollten wir den Weg zügiger vorangehen, als es in Ihrer Wortmeldung heute spürbar war.